Panie Przewodniczący!

gdy Polska i Szwecja proponowały program Partnerstwa Wschodniego, inspirowały nas dwa procesy Unia dla Śródziemnomorza, czyli projekt ustabilizowania jednego z naszych sąsiedztw, i Grupa Wyszehradzka, czyli projekt przygotowania grupy krajów do hipotetycznego członkostwa. Chciałbym potwierdzić słowa Wysokiej Przedstawiciel, że nie było projektu, aby to był głos skierowany przeciwko Rosji. To sama Rosja zdecydowała, że zagrażają jej demokracja i wolny handel. Unia Europejska zaprosiła Rosję jako obserwatora w grupie przyjaciół Partnerstwa Wschodniego. Pytanie, na ile nam się udało? Wydaliśmy ponad 10 miliardów euro na wartościowe projekty, mamy umowy o pogłębionej strefie wolnego handlu, ruch bezwizowy z trzema z tych krajów. 80 tysięcy młodych ludzi skorzystało z programu Erasmus. Natomiast we wszystkich tych krajach jest jedna rzecz, z którą nam się nie udało wygrać, mianowicie niekonkurencyjne struktury w gospodarkach tych krajów.

Chciałbym podziękować Wysokiej Przedstawiciel za wszystko, co zrobiła dla tego projektu. Mam nadzieję, że Komisja, którą dzisiaj zatwierdziliśmy, będzie kontynuowała Partnerstwo Wschodnie, bo jest to wartościowy projekt, który przybliża naszych wschodnich sąsiadów do naszych standardów.